Tout le monde savait les constructeurs automobiles, les États, la Commission. Notre mission au Parlement européen, c'était de mettre fin à cette impunité. Qu'avons nous fait? Ni retrait des véhicules, ni réelle compensation des consommateurs, ni amende pour les constructeurs qui ont fraudé.

Trump veut supprimer l'agence américaine équivalente pour pouvoir polluer à tout va.

Tout d'abord, 30 millions de véhicules poubelles polluent encore nos routes.